Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Temat naszej dzisiejszej dyskusji tylko z pozoru wydaje się błahy, bo w rzeczywistości dotyczy ogromnej rzeszy obywateli Unii Europejskiej zarówno w moim kraju, w Polsce, ale także wielu innych nowych państwach członkowskich którzy są ewidentnie dyskryminowani przez producentów żywności czy środków czystości. Obecnie mamy już pewność, że powszechna opinia o niższej jakości produktów oferowanych na rynkach państw Europy Środkowo Wschodniej ma podstawy w wielu badaniach i analizach. Konsumenci w moim kraju zgłaszali podobne zastrzeżenia co do jakości żywności, przyborów toaletowych, środków czyszczących i dezynfekujących od wielu lat. Najbardziej bulwersująca w całej tej sprawie jest jednak polityka wielu wielkich koncernów. Po pierwsze, wprowadzają one konsumentów w błąd, nie informując rzetelnie o różnym składzie tych samych produktów na zachodzie i wschodzie Europy, różnicach, które na przykład w odniesieniu do żywności mogą mieć negatywny wpływ nawet na zdrowie publiczne. Po drugie, ceny produktów niższej jakości dostępnych między innymi w Polsce są w wielu przypadkach wyższe niż ceny ich odpowiedników na Zachodzie. Traktowanie konsumentów z mojego regionu Europy jako klientów drugiej kategorii bez wątpienia zasługuje na reakcję na poziomie europejskim. Nikt nie oczekuje zupełnej unifikacji składu wszystkich produktów w całej Europie, jednak nie możemy zgodzić się na tak daleko idące różnice między składem i jakością tych samych towarów oferowanych na wspólnym rynku, ale w różnych państwach członkowskich. Biorąc pod uwagę, że problem ma charakter europejski, Komisja powinna nie tylko zająć stanowisko w tej bulwersującej sprawie, ale także użyć wszelkich dostępnych narzędzi i środków do zbadania tego problemu i podjęcia właściwej reakcji w celu ochrony konsumentów.